Signor Presidente, onorevoli deputati, Commissario, è per me un onore e un privilegio essere qui per presentare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2015 formalmente adottata il 2 settembre scorso. Questo è il secondo bilancio annuale dell'Unione europea nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale

Queste sono appunto le funzionalità di cui il Consiglio ha tenuto conto particolarmente nella definizione della propria posizione sul bilancio 2015, nella consapevolezza dell'importanza che sia assicurato un adeguato sostegno finanziario da parte dell'Unione agli obiettivi di crescita ed occupazione ed al perseguimento della strategia Europa 2020. Ovviamente, nel tenere conto di questi obiettivi, il Consiglio ha anche tenuto conto del fatto che il finanziamento dei programmi delle iniziative europee deve svolgersi in un contesto di sostenibilità e disciplina di bilancio, in coerenza con quanto viene richiesto dall'Unione europea agli Stati membri relativamente ai bilanci nazionali. Tutto ciò premesso, riteniamo che la soluzione individuata dal Consiglio interpreti adeguatamente le esigenze di sintesi tra questi diversi obiettivi, e soprattutto consenta all'Unione europea di poter disporre delle occorrenti disponibilità di bilancio per il 2015, per onorare gli impegni già assunti e per avviare rapidamente i nuovi interventi nei diversi settori in un'ottica di sana ed efficiente gestione finanziaria. In particolare, l'entità degli stanziamenti che è stata assicurata ai programmi dalle misure che promuovono la crescita e l'occupazione, a cominciare da quella dei giovani, conferma la sensibilità verso tali priorità, in coerenza con le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno scorso, così come la dotazione di risorse riservata per interventi negli altri settori, dalle comunicazioni alla ricerca e allo sviluppo rurale, all'emergenza dell'immigrazione, è il frutto di un'attenzione specifica che il Consiglio ha avuto anche per tali priorità. Questo anche se, nell'adottare la sua posizione, il Consiglio ha ritenuto che, rispetto alla proposta presentata dalla Commissione, dei risparmi di spesa su alcune voci fossero necessari e possibili. Necessari, nel senso dell'opportunità di mantenere adeguati margini di risorse disponibili per impegni e pagamenti per far fronte, nel corso dell'esercizio finanziario, a circostanze ed eventi imprevisti. Possibili, nel senso che le riduzioni sono state basate tutte su un'analisi approfondita dei programmi, sia per quanto concerne i loro reali fabbisogni di spesa, sia per quanto concerne le loro possibilità di assorbimento finanziario nel 2015, e sono state quindi individuate in maniera tale da non incidere in negativamente sulla messa in opera dei nuovi programmi, né sull'esecuzione e chiusura degli interventi in corso. In ogni caso, come avrò modo di illustrare dopo, la posizione del Consiglio prevede un bilancio previsionale 2015 che, anche dopo queste riduzioni, ritenute, come detto, necessarie e possibili, presenta un incremento sia in termini di stanziamenti di impegno sia di pagamento rispetto al bilancio previsionale 2014. Resta inteso che l'Italia, quale Presidente di turno dell'Unione, lavorerà con il Parlamento europeo e la Commissione per trovare un accordo sul bilancio 2015, confidando nello spirito costruttivo e nel clima di cooperazione che da sempre si instaura tra le tre Istituzioni nella ricerca del compromesso sul bilancio dell'Unione. Veniamo però ora ai contenuti di dettaglio della posizione del Consiglio, una posizione che prevede stanziamenti complessivi per centoquaranta cinque miliardi di euro in impegni e centoquaranta miliardi di euro in pagamenti. Rispetto alla proposta di bilancio della Commissione, il Consiglio ha previsto dunque una riduzione di cinquecento ventidue milioni di euro per gli impegni e 2,1 miliardi di euro per i pagamenti.

in particolare, un incremento di 2,4 miliardi di euro per gli impegni, pari, sul totale degli stessi, all'1,71 per cento e un incremento di 4,6 miliardi di euro per i pagamenti, pari, sul totale degli stessi, al 3,32 per cento. Credo sia significativo sottolineare come la posizione del Consiglio non implichi alcun ridimensionamento del bilancio UE, anche se raffrontata non solo al bilancio 2014 attualmente vigente, ma anche se raffrontata con la sommatoria dei saldi del bilancio attualmente vigente e dei saldi dei bilanci rettificativi per il 2014 proposti dalla Commissione e sui quali il Consiglio sta ancora facendo le sue valutazioni. Ecco perché, come ho avuto modo di affermare prima, si tratta di una posizione che coniuga in modo equilibrato le esigenze di adeguato sostegno alle politiche di sviluppo socioeconomico promosse dall'Unione europea con le necessità di sostenibilità e di disciplina del bilancio. Tanto più se si considera la dichiarazione annessa alla posizione del Consiglio, nella quale viene chiesto alla Commissione di presentare un progetto di bilancio rettificativo non appena il livello di stanziamenti per pagamenti nel corso del 2015 dovesse rivelarsi insufficiente per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alle rubriche che maggiormente risentono del fenomeno dei cosiddetti RAL. Non a caso, del resto, su questa posizione si è raggiunto in seno al Consiglio un consenso molto ampio con il voto favorevole della quasi totalità degli Stati membri. Mi astengo ora dall'entrare nel dettaglio delle voci rubrica per rubrica, fermo restando che sarò ovviamente poi a disposizione nel caso nella fase dei chiarimenti, ma ribadisco che anche a livello di ciascuna singola rubrica il principio per il quale la posizione del Consiglio implica comunque un bilancio accrescitivo rispetto a quello del 2014 resta, appunto per ciascuna rubrica, valido. Permettetemi di concludere sintetizzando i tre principi che hanno guidato il lavoro svolto in seno al Consiglio per l'esame del progetto di bilancio 2015. In primo luogo, la necessità di prevedere dotazioni sufficienti da destinare alle politiche che stanno più a cuore ai cittadini europei, vale a dire la lotta alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile, investimenti nella ricerca e nell'innovazione, sostegno alle piccole e medie imprese, gestione delle crisi internazionali come quella in Ucraina, gestione dei flussi migratori e aiuti umanitari. In secondo luogo, il bisogno di essere vigili sul fronte delle finanze pubbliche, in considerazione dei continui sforzi richiesti agli Stati membri per il contenimento dei loro bilanci. In tal senso, un'attenzione particolare deve essere dedicata a tenere sotto controllo la spesa amministrativa, poiché noi confidiamo nelle capacità dell'amministrazione europea di ricercare e conseguire un più alto livello di efficienza. Infine, in terzo luogo, la necessità di adottare un bilancio UE prudente e ragionevole, con i margini necessari al di sotto dei vari massimali previsti dal quadro finanziario pluriennale per far fronte alle circostanze impreviste. Come ho più volte ribadito nel corso del mio intervento, la Presidenza italiana è convinta che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio 2015 rappresenti una soluzione di compromesso equilibrata, che coniuga le esigenze di adeguata dotazione delle risorse del bilancio per far fronte alle diverse sfide che coinvolgono l'Unione europea, con la necessità di consolidamento delle finanze pubbliche che riguarda, oltre ai bilanci nazionali, anche quello europeo. Allo stesso tempo, ribadisco però che l'Italia, quale Presidente di turno dell'Unione, lavorerà con il Parlamento europeo e la Commissione per trovare un accordo sul bilancio 2015 che tenga conto in modo altrettanto adeguato delle sensibilità e priorità manifestate da tutte e tre le Istituzioni. Nel concludere il mio intervento vi ringrazio per l'attenzione, certo di un confronto sereno e costruttivo, e resto a tal fine a disposizione per rispondere a vostre eventuali richieste di chiarimenti e approfondimenti.